Voorzitter, commissaris, collega's.

Ze trachten te verbeteren. En als ze dan vrijgelaten worden als ze al vrijgelaten worden dreigen ze vermoord te worden door hun eigen familie. Dat gebeurt op een boogscheut van Europa, anno 2017, aan de vooravond van de internationale dag tegen homofobie en aan de vooravond van de Gay Pride in Brussel.

Dat staat nu prioritair op ons programma.